C'est pour cette raison que le rapport que nous avons corédigé demande plus de transparence dans le travail de nos experts, plus d'indépendance de nos agences et une stricte application du principe de précaution.

Les recommandations reflètent neuf mois de travail, mais aussi les exigences croissantes et légitimes de nos concitoyens en matière de transparence et de santé humaine. Aujourd'hui, certains industriels débauchent d'anciens députés pour s'acheter une nouvelle virginité. Il faut leur dire avec force qu'ils ne sont pas au dessus des lois, et nous exigeons que les industriels comme Bayer et Monsanto rendent publiques toutes leurs études scientifiques lors d'une demande d'autorisation de mise sur le marché.

Nous devons aller plus loin. Nous demandons à la Commission de proposer le plus rapidement possible une communication, suivie d'une refonte de la législation européenne sur l'autorisation des produits pharmaceutiques. Il en va de la santé des Européens, il en va de l'avenir, de la clarté et de la pertinence des travaux que nous menons ici au Parlement européen et que vous conduisez au sein de la Commission européenne.